Voorzitter, vorige week bereikten we een historisch akkoord over de begroting 2020, historisch in de zin van een toekomstgerichte omslag naar investeringen in domeinen waar de EU wel degelijk een belangrijke meerwaarde kan bieden.

Ten slotte nog een boodschap voor de toekomstige voorzitter Charles Michel. In oktober 2017 was u de eerste regeringsleider die het geweld in Catalonië veroordeelde. Ik hoop van harte dat u als voorzitter ook aan de juiste kant van de geschiedenis zal staan en uw ogen niet zal sluiten voor politieke gevangenen in de EU.